Ich möchte diese Thematik Migrationskrise hier noch einmal nutzen, um vielleicht das Thema Türkei in den Fokus meines Interesses zu stellen, nachdem wir in den letzten Tagen immanent von diesen Provokationen begleitet wurden.

Heftig wird es dann, wenn man sich heute die neueste Aussage vom türkischen Außenminister anhört, der nämlich sagt Es wird Religionskriege geben. Er wird dafür sorgen, dass wir Religionskriege erleben. Natürlich ist es nicht klug, auf jede Provokation eines türkischen Politikers mit einer Gegenprovokation zu reagieren. Aber so ganz mutlos, wie man das auf Seiten der Europäischen Union oder auch der Mitgliedstaaten erlebt, sollte es dennoch nicht sein. Denn man wird, das kann ich Ihnen sagen, nur Respekt von Seiten der Türkei bekommen, wenn man auch irgendwann sagt bis hierher und nicht weiter. Das sind aber und das ist das besonders Erschreckende die Partner, die von Seiten der Sozialisten und der Konservativen hier in die Union geholt werden.

Wenn der türkische Außenminister von Religionskriegen redet, dann ist das schon sehr beachtlich, und ich denke, wir sollten hellhörig werden.

Wir werden bewacht von Soldaten, das Haus wird verschanzt, wir bunkern uns ein. Und das ist das Ergebnis dieser Politik.

Das erinnert mich schon sehr an Max Frisch Das Stück Biedermann und die Brandstifter für die, die es kennen. Biedermann ist ein Bürger, der zwei Brandstifter zu sich ins Haus einlädt, diese versorgt, obwohl sie ganz klar erkennen lassen, sie wollen brandstiften Spätestens und das sage ich Ihnen nach den nächsten Anschlägen und die werden bestimmt kommen werden wir dank der verfehlten Politik von Rot und Schwarz auch hier im Haus wahrscheinlich Panzer vor diesem Parlament stehen haben.